Estamos centrándonos demasiado en el cadmio es un elemento muy importante, pero no es el único. Se trata de un Reglamento que va a modificar otro, catorce años después que, además, está dentro del paquete de la economía circular, algo muy importante. Es el Reglamento que quedaba pendiente dentro de la economía circular y que va a regular el mercado interior y va a producir una armonización, por primera vez —por primera vez—, en el uso de los fertilizantes. Una armonización parcial, es verdad, pero muy, muy importante. Además, va a establecer condiciones para la comercialización de los productos y va a proporcionar más seguridad en el uso de estos. Quiero decir que los fertilizantes son esenciales para las producciones agrarias, pero necesitamos fertilizantes que realmente sean útiles

Esto es algo muy importante porque, por primera vez, en este Reglamento se incorporan muchos fertilizantes nuevos fertilizantes orgánicos y fertilizantes minerales o inorgánicos.

Bueno, estos fertilizantes orgánicos son muy importante dentro de la economía circular, pero si aprobamos en un Reglamento fertilizantes orgánicos que no tienen eficacia ni eficiencia agronómica, no son útiles para los agricultores y estaremos también contaminando. Por tanto, seamos prácticos.

Todos estamos de acuerdo en limitar los porcentajes de cadmio, pero vayamos a lo posible. Creo que la Comisión ha ido mucho más lejos, y esto no es útil, esto no es útil para todos.